1998. Das ist hier gesagt worden. Wir machen hier eine umfassende Regelung nicht nur für die in der EU produzierten Produkte, sondern auch für die Importe. Ganz wichtig! Wir verbessern die Kennzeichnung dieser Substanzen, und was Dan Jørgensen gesagt hat wir verlangen eine Substitution von Tierversuchen beim Test dieser Produkte durch Alternativmethoden, also weniger bis gar keine Tierversuche in diesem Bereich, und natürlich den Ersatz besonders gefährlicher Substanzen durch weniger gefährliche. Das sind alles Fortschritte, das können wir den Bürgern erzählen, das ist im Dienste der Gesundheit und der Umwelt. Ich habe mich gewundert, wieviel Streit es gab, ob nun die ECHA, die Europäische Chemikalienagentur in Helsinki, dafür zuständig sein soll, die Kontrolle und die Zulassung von Produkten durchzuführen oder nicht.